Ez a jelentés újból ráébresztett bennünket arra, hogy a nem vámjellegű akadályok visszaszorításának útjában rendre a nagy gazdasági és politikai befolyással rendelkező termelők érdekeit szolgáló kormányok vannak, amelyek a nem vámjellegű akadályok gyakran önkényes bevetését egyfajta politikai, taktikai eszközüknek tekintik.

Ideje azonban, hogy ennek elsődleges szempontja az EU egész területén a helyi kis és közepes vállalkozók, valamint a fogyasztók érdeke, és ennek keretében az egészséges, minőségi és árverseny előmozdítása legyen.